Dzisiaj w Polsce obchodzimy rocznicę tak zwanego czarnego protestu, czyli protestu kobiet przeciwko propozycjom rządowym, które godziły w ich autonomię i samodzielność. Z tego powodu także i dzisiaj będzie protest rocznicowy. Korzystając z okazji, przesyłam wszystkim organizatorkom słowa solidarności z ich ideami i dążeniami, ale wracając do dokumentu, o którym rozmawiamy, prezentuje on wiele aspektów nierówności. Chciałbym ze względu na brak czasu wskazać na jeden, moim zdaniem, bardzo kluczowy, a mianowicie w wielu krajach, także w Polsce, obowiązuje różnica wieku przechodzenia na emeryturę. To jest rzecz, która absolutnie dyskryminuje kobiety, powoduje, że otrzymają mniejsze świadczenia emerytalne na emeryturze, a jest fałszywie prezentowana jako przywilej.